Cuando se habla de libertad y de democracia, no se puede hablar de ellas si no se habla de libertad, de respeto a las leyes y a los tribunales. Gracias a todos, a todos los que han intervenido, incluso a aquellos que han dicho que no iban a apoyar este proyecto. En todo caso, yo lo que quiero decir, señor comisario, es que acepto su compromiso de trabajar en la línea de ir más rápido. Es evidente, es necesario.

Ha dicho que va a estar antes de fin de año...,

Ya es un año y pico, un año largo para que esté aquí. Pero, en todo caso, no son los nueve años de los que estamos hablando, y yo se lo agradezco. Es verdad que dice que hay una falsa percepción, que han cumplido...

lo que no sabemos son las consecuencias. Evidentemente, al ser vinculantes, se han podido aplicar, pero, desde luego, estamos de acuerdo en que no es lo deseable. Y no entienda la declaración, no la vea solo como una crítica —que lo es, evidentemente—.

Hombre, el plan de recuperación ha sido total y absolutamente un éxito. Y me decía que no tenga vergüenza en tener más ambición. No, no tengo en absoluto vergüenza de tener más ambición. Lo que pasa es que no sé si nuestras ambiciones van en el mismo camino, porque es importante imponer medidas estrictas cuando es necesario —y así se ha hecho—, pero igualmente es importante recompensar a los pescadores por su esfuerzo, y eso hay que hacerlo. Decía el comisario que, efectivamente, no es el motivo de lo que estamos hablando hoy —el aumento de cuotas de atún rojo—. Pero no podemos decir a los pescadores que estamos hablando de la CICAA, que estamos hablando de recomendaciones y que estamos hablando de planes del pez espada, en los que se imponen unas cuotas, y, paralelamente, no les decimos ustedes han hecho un esfuerzo, ustedes han conseguido que se hayan recuperado las poblaciones de esto y, por tanto, vamos a ampliarles las cuotas. Nada más, presidenta.